Es el primer Tratado de Derecho internacional, de derechos humanos, que suscribe la Unión y que ratifica en su conjunto y, por lo tanto, forma parte del ordenamiento jurídico propio de la Unión.

También se hicieron observaciones sobre la accesibilidad, el acceso a la justicia y, en definitiva, un principio de igualdad y diversidad que nos enriquece a todos.